Sie gehen in kleinen Schritten heran und wollen die Finanzierung auch immer übersichtlich haben. Es ist in der Tat ein Problem, wenn man in die Selbständigkeit einsteigt, die soziale Absicherung dann in Gänze zu schultern. Deshalb brauchen wir hier auch die Möglichkeit eines Phasing in also sozusagen dass man schrittweise auch in die eigene soziale Absicherung einsteigen